Und ich glaube in der Tat, dass die EU da einige Schwerpunkte setzen muss. Wir haben gehört Afrika muss ein Schwerpunkt sein. Keine Frage, wir müssen eine nachhaltige Entwicklungsstrategie für Afrika entwickeln, damit Menschen zu Hause eine Perspektive haben und ihre Lebenschancen dort Wirklichkeit werden lassen können.

Dann geht es natürlich auch um das empowering für Frauen. Wenn die IAO von der vergessenen Milliarde, der dritten Milliarde von vergessenen Menschen, spricht, dann meint sie Frauen, die nicht in der Lage sind, ihre Fähigkeiten zu entwickeln also empowering von Frauen, die zweite Priorität.

Wenn die IAO sagt, dass 780 Millionen Menschen, die in globalen Wertschöpfungsketten auch Produkte für uns produzieren, nicht genug Einkommen haben, um ihr eigenes Leben zu finanzieren dann stimmt da etwas nicht! Wir müssen faire Bedingungen für globale Wertschöpfungsketten haben, wir müssen die Arbeitnehmerrechte stärken. Erst dann ist Handel nicht nur frei, sondern auch fair, und das muss die dritte Priorität sein.